à l'esprit de notre accord avec ce pays.

Par ailleurs, faute d'être aujourd'hui parvenue à faire revenir la Norvège sur cette décision, la Commission doit a minima s'engager résolument pour protéger nos producteurs de cette situation préjudiciable et faire en sorte que les pertes subies par nos agriculteurs soient intégralement compensées. Le contentieux doit certes être résolu dans le dialogue, mais l'agriculture ne doit pas, une fois de plus, être sacrifiée sur l'autel de la politique commerciale européenne.